sono prerequisiti fondamentali per valorizzare il capitale umano in un'Europa che punta alla crescita, tutelando i diritti sia dei consumatori sia dei lavoratori e dei professionisti e anche del sistema di impresa. Per raggiungere questo obiettivo è necessario impedire che vengano frapposti ostacoli sproporzionati e talvolta insormontabili che limitano l'esigibilità degli stessi. Se è vero, come è vero, che, in mancanza di specifiche disposizioni finalizzate all'armonizzazione dei requisiti per l'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio sono gli Stati membri ad assumersi la responsabilità della loro regolamentazione, la stessa però non può non essere incardinata nei principi inderogabili della non discriminazione e della proporzionalità, tendendo dunque alla omogeneizzazione anche in riferimento al meccanismo della valutazione reciproca. E dunque la valutazione ex ante di regolamenti già in vigore o di nuovi regolamenti ci sembra una scelta giusta e condivisibile per il corretto funzionamento del mercato, che noi vogliamo sempre più trasparente e sempre più a tutela dei consumatori.